Frau Präsidentin! Zum ersten Mal sind in Deutschland und in Österreich die Grenzen gefallen, und wir haben endlich Arbeitnehmerfreizügigkeit für die osteuropäischen Länder. Hier werden die Grenzen niedergerissen, auf der anderen Seite versuchen Sie, sie wieder hochzufahren.

Es hat doch nichts damit zu tun, dass, wenn wir Grenzen wieder hochziehen, automatisch das Flüchtlingsproblem gelöst wäre. Entschuldigen Sie!